Paní předsedající, já bych chtěl říci, že to je takový začarovaný kruh, chudoba, korupce, nedostatek vzdělání, nedostatek placené práce, tragické zdravotnictví a vlastně nefunkční stát, který se ocitá v troskách i v důsledku několikanásobných přírodních katastrof. Otroctví je samozřejmě zásadně nepřípustné, ať se nazývá jakkoliv, nicméně na Haiti, zdá se, že existuje jakási přímá souvislost právě mezi chudobou a tímto otroctvím. Já souhlasím s kolegou Luckem, že za tuto situaci je zodpovědná vláda, ale nejsem si jist, jestli máme díky tomu uvalovat sankce nebo vůbec otevírat tuto otázku, protože to, na koho tyto sankce dopadnou, v první řadě budou právě ty děti. A myslím si, že jediná šance je opravdu více strážit peníze, které na Haiti posíláme, spolupracovat v této věci s nezávislými nestátními organizacemi a více tedy skutečně hlídat tyto peníze, protože jenom tak můžeme přinést alespoň nějaký užitek těm dotčeným skupinám.